porušuje dohody, ktoré podpísalo Švajčiarsko s Európskou úniou v záujme využívania spoločných výhod jednotného trhu. Na uvedené opatrenie švajčiarskych úradov nemá podľa našej právnej služby švajčiarska strana nijaký právny základ, a preto je potrebné, aby Európska komisia otvorila rokovania so švajčiarskymi partnermi o porušovaní medzinárodných dohôd, najmä dohody o voľnom pohybe osôb z júna